Samozřejmě, mohla by být v některých aspektech ambicióznější, ale pro mě je důležitý ten směr, kterým jde, to znamená to, že Evropská unie řeší postižené osoby, postižené spoluobčany a chce, aby výrobky a služby, které se uvádějí na evropský trh, byly i pro tyto osoby použitelné a užitelné.

Proto jsem tuto zprávu podpořil, byť jak jsem řekl v některých aspektech bych si dovedl představit, že bude ambicióznější a že bude vycházet postiženým lidem více vstříc. Je to dobrý směr a třeba příští Evropská komise, příští Evropský parlament tuto zprávu zpřesní a vytvoří ještě další podmínky pro to, aby lidé, kteří trpí určitým zdravotním postižením, se k výrobkům, které se uvádějí na evropský trh, mohli lépe dostat a tyto výrobky mohli lépe užívat.